forseti fyrir nokkrum árum var mikil umræða um styttingu náms til stúdentsprófs og þar fór hæstvirtur menntamálaráðherra framarlega í flokki í að reyna að stytta nám til stúdentsprófs því miður tókst það ekki vegna ýmissa aðstæðna kannski vegna

það vill segja okkur það að þegar skóli býður fram fjögurra ára nám einhverjum nemanda þá er hann í rauninni að bjóða honum aðstöðu upp á tvö komma átta milljónir sem nemandinn tekur en það virðist vera líka að nemandinn geti hætt h hvenær sem er að þiggja þetta mikla framboð sem kostar tvö komma átta milljónir og það er þess vegna sem maður veltir fyrir sér hvort það sé eðlilegt að sé ekki meiri umræða um þennan kostnað mér skilst að íslenskir framhaldsskólar eða stúdentar séu þeir elstu í nágrannalöndunum eða í kringum okkur sem verða stúdentar þegar íslenskir nemendur koma út þá eru þeir yfirleitt alltaf elstir og þess vegna er þetta spurningin um hversu mikið kostar þetta þjóðfélagið þetta fólk kemur þá seinna inn á vinnumarkaðinn starfsævin verður styttri en á móti kemur að mjög margir vinna í leyfum og annað

er verulega mikið styttra heldur en hinn almenni menntaskóli það næst fram með væntanlega einhverri harðari vinnu en líka með því að vinna á sumrin það er miklu styttra sumarleyfi og önnur leyfi eru líka styttri mig langar til að spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra að því hversu stórt hlutfall nemenda í menntaskólanum hraðbraut útskrifast átján ára eða yngri með stúdentsprófi árið tvö þúsund og fimm tvö þúsund og sex og tvö þúsund og sjö að þessi skóli er búinn að starfa þessi ár það sem var annað athyglisvert sem mér sýnist koma í ljós hvert er hlutfall kvenna af stúdentum frá skólanum á þessum árum síðan er spurningin á hvaða aldri útskrifast nemendur skólans almennt með stúdentspróf og hvert hefur hlutfall kvenna verið